Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario Barnier, non vi è dubbio che questa direttiva rappresenta un passo avanti importante nel contrasto al crimine transnazionale. Quando, il 23 ottobre, quest'Aula ha approvato la mia relazione sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio, abbiamo previsto proprio un sulle priorità che prevedeva

Un contrasto nei confronti delle attività di corruzione e un contrasto nei confronti di tutte quelle attività che hanno come obiettivo di allargare il sistema economico criminale.

Vi sono alcuni modelli significativi in altre realtà ed è un provvedimento che certamente segue altri provvedimenti importanti, per poi garantire il mutuo riconoscimento degli ordini di sequestro e confisca, che è il passaggio ulteriore nei confronti degli Stati membri. Uno strumento ulteriore sarà certamente la procura europea, perché aggredire i patrimoni illecitamente acquisiti alle mafie significa utilizzare le risorse illecitamente acquisite alle mafie per il welfare per l'offerta culturale e per garantire alle famiglie, ai cittadini e alle imprese oneste un futuro migliore in questa Europa.